Hvala lepa, gospod predsednik! Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog novele zakona smo pripravili z namenom dokončanja vseh zapiralnih del ter podaljšanja roka za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, ki morajo biti zaključena do konca leta dva tisoč devetnajst in izvajanje hkratnih aktivnosti za izvedbo postopka likvidacije do konca leta dvajset dvajset. V obdobju podaljšanja, bo do konca leta dvajset dvajset v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih. Izvršena bodo dokončna ekološko- prostorska sanacija ter postopki za zapustitev rudnika, skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo. Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se zaključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju. Za dokončanje navedenih aktivnosti in izvedbo postopkov bo družbi RTH d. o. o. zagotovljeno tudi proračunsko financiranje, in sicer v višini cirka tri cela ena milijona evrov. Navedena višina sredstev je preostali del sredstev, ki so bila za obdobje od leta dva tisoč deset do leta dva tisoč osemnajst potrjena s sklepom o državnih pomočeh za zapiranje ukrepe, ki pa niso bila porabljena v celoti. Financiranje vseh postopkov za izvedbo popolne in trajne opustitve rudarskih del kot tudi postopek redne likvidacije družbe se bo po porabi sredstev v višini tri cela ena milijona evrov, zagotovil iz prodaje lastnega premoženja družbe RTH in unovčevanja likvidacijske mase. V predlogu zakona smo upoštevali tudi okoliščino, da družbi dne enaintridesetega dvanajstega dva osemnajst ugasne rudarska pravica. Rudarske pravice namreč ni mogoče podaljšati glede na določbe zakona, prav tako pa podaljšanje ni možno v skladu z določbami Zakona o rudarstvu, saj za to niso izpolnjeni predpisani pogoji. S predlagano spremembo zakona se RTH-ju omogoči, da opravi vsa dejanja po določbah zakona ZRUD ena, in sicer tako, da lahko te postopke spelje ne glede na to, da mu s prvim januarjem dva tisoč devetnajst ugasne rudarska pravica. Z določitvijo datuma za izvedbo potrebnih postopkov, tako zaključnih sanacijski del kot aktivnosti za prenehanje družbe kot pravne osebe, se želi doseči hkratno izvajanje nekaterih aktivnosti, zlasti da se pravočasno začnejo potrebne aktivnosti za pridobitev statusa družbe v likvidacije. Predlagamo podporo zakona, saj lahko le tako zagotovimo zakonsko podlago za izvedbo postopkov za zapustitev rudnika, skladno z določbami zakona, ki ureja v rudarstvu ter posledično vseh postopkov, potrebnih za likvidacijo in izbris družbe kot pravne osebe iz sodnega registra. Hvala lepa.